Madame la Présidente, Frontex est un symbole celui que l'Union européenne veut donner de la façon dont elle gère et elle contrôle ses frontières. Le Parlement européen a, une fois de plus, tenté de faire pression pour que les droits fondamentaux de celles et de ceux qui cherchent à rejoindre l'Union européenne, pour des raisons économiques ou humanitaires, soient mieux pris en compte.

Nous sommes cependant loin du compte par rapport au discours que nous prônons à la face du monde.

Cet été, des bateaux de l'OTAN ont enfin réagi et recueilli des naufragés, mais ils ont en vain cherché un pays d'accueil au sein des États membres. Ils les ont, une fois de plus, ramenés en Tunisie, pays sur lequel a reposé l'essentiel de l'effort de solidarité à l'égard de ceux qui ont fui la guerre de Libye, pourtant cautionnée par l'Union européenne. Nous ne voulons pas de cette Europe là, de cette Europe forteresse, qui donne des leçons en matière de droits de l'homme et de démocratie et qui est incapable de tendre la main à quelques milliers de réfugiés.

Pire, on autorise explicitement les renvois collectifs par charters. La question de la protection des données n'est pas réglée. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe mène actuellement une enquête sur ces morts de la Méditerranée et l'Union européenne devra rendre des comptes sur ses manquements.